Ja, hvala lepa, minister, za vaš odgovor. Vsekakor me veseli, da se pripravlja nova zakonodaja, ki bi na neki način, kot ste omenili, vendarle omejila, tovrstno financiranje medijev s strani države. Namreč, še enkrat, menim, da je absolutno nesprejemljivo, da se vsebine, ki so izrazito sovražne, nestrpne do drugačnih, do drugih narodov, do manjšin, do drugače verujočih in tako dalje, financirajo v imenu javnega interesa. In mislim, da, bi morali tudi obstajati neki kriteriji pri samem javnem razpisu, ki bi že v osnovi tovrstne vsebine ovrgli oziroma izključili iz samega, natečaja. Toliko. Hvala lepa zaenkrat.